Jest więc zbyt daleko idącą insynuacją, że nasza decyzja sprzed dwóch tygodni doprowadziła do pogorszenia tej sytuacji. Liczyliśmy dwa tygodnie temu na zmianę polityki białoruskiej. Nie udało się. Dzisiaj dajemy wyraźnie znak naszego braku zgody na to, co się w tym kraju dzieje.